Frau Präsidentin! Es gibt in Brüssel mehr als 700 Finanzmarkt Lobbyorganisationen. 450 davon sind nicht einmal im Transparenz Register eingetragen.